Predsedovia vlád členských štátov hovoria, že treba šetriť. Zároveň však stále viac krajín hovorí, že prekročia povolený deficit vo výške 3 HDP. Lídri Parlamentu chcú naopak zvýšiť investície, aby sa naštartoval hospodársky rast.

A občania chcú zároveň aj šetriť, aj investovať. Parlament drží Radu v šachu a ak sa nenájde dohoda, budúci rok sa rozpočet zvýši automaticky. Rada naťahuje čas, pretože ráta s tým, že rok pred voľbami sa poslanci zľaknú zlého imidžu eurokratov, o ktorých si občania myslia, že zarábajú viac ako kancelárka Merkelová a míňajú peniaze daňových poplatníkov. Súhlasím s Josephom Daulom, že nemôžeme byť pesimisti a postaviť finančný rámec na tom, že kríza tu bude ešte ďalších sedem rokov.